Daarom heeft de Europese Commissie ervoor gekozen methaan op te nemen in de NEC richtlijn om te laten zien aan de rest van de wereld dat de EU een duidelijke methaandoelstelling heeft. Toch ben ik van mening dat dit niet het juiste instrument is. Voor mij zijn de volgende argumenten reden genoeg om methaan uit het voorstel te stemmen. Nummer één methaan is vooral een broeikasgas en wordt dus al gereguleerd via de klimaatdoelstellingen. Twee de uitstoot van methaan is in Europa al met bijna een derde gereduceerd. Drie via het voer kunnen we de uitstoot van methaan door herkauwers zoals koeien en schapen terugbrengen, maar de enige manier om methaan daadwerkelijk af te vangen is door dieren weer op stal te zetten en dat terwijl juist de maatschappij vraagt om de dieren buiten te laten. Vier met name biologisch gehouden dieren stoten meer methaan uit omdat zij een ander rantsoen krijgen. Vijf juist de landbouw kan een heel belangrijke rol vervullen in het terugdringen van broeikasgassen, ondanks de uitstoot van methaan.